Pane předsedo, klíčovým tématem je Lisabonská smlouva. Judikatura českého Ústavního soudu je konzistentní a nevěřím, že by příští týden soud shledal nesoulad s českou ústavou.

Česko ale není prezidentským systémem, vláda tedy může podat na takového prezidenta kompetenční žalobu. Vždyť Václav Klaus již roky odmítá jmenovat soudcem právníka jen proto, že s ním prohrál soudní spor, a nerespektuje ani rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

V době krize se brzdí jmenování nové Komise, Parlamentu chybí pravomoci při řešení rozpočtu, národní parlamenty nemohou zatím vystavovat žluté a červené karty, nevyužíváme nové pravomoci v boji proti epidemiím či energetickým krizím, proti terorismu a organizovanému zločinu či nové principy v civilní ochraně a humanitární pomoci.

Nejen pro načasování, ale protože pro to nejsou právní důvody.

A Listina neotevírá nový právní prostor než ten, který již pro majetkové spory existuje v ČR nyní.

Je pravděpodobné, že příští volba prezidenta bude v ČR přímá a Václav Klaus se snaží tímto divadlem vytvořit image mocného vládce, který sám dokáže proti celé Unii zachránit majetky Čechů před cizáky. Oceňuji, že ze strany Unie není vytvářen žádný tlak na Českou republiku, a žádám o trpělivost, než si tento demokratický deficit našeho prezidenta vyřešíme doma, a to ještě před volbami v Británii. Závěrem znovu apeluji na Radu, aby se postavila za Českou republiku proti jednostrannému zavedení vízové povinnosti ze strany Kanady vůči českým občanům, a rozhodla o společných sankcích.